Nous avons réussi, au Parlement, à trouver les bons compromis qui ne vident pas le texte de son contenu mais qui, au contraire, mettent une vraie pression sur ceux qui, à la Commission, veulent continuer à avoir une approche purement libérale du marché unique, qui n'intègre pas les questions sociales, les questions fiscales et les questions environnementales.

Nous, nous plaidons plutôt pour des services publics européens et pour le fait d'avoir une sécurisation du cadre européen qui laisse la possibilité pour chaque État de continuer à organiser les services publics comme il le souhaite, notamment au niveau territorial.